Pán predseda, pán komisár, vidím, že na tejto téme je naša snemovňa rozdelená, ale napriek tomu a napriek názoru mojich kolegov ja súhlasím s tým, čo predložila Rada. Ako členka Výboru pre rozvoj by som chcela zdôrazniť práve tento aspekt.

Vítam preto zrušenie colných bariér aj keď len prechodné a ja verím, že práve toto prechodné obdobie môže pomôcť vyhodnotiť proces, ktorý Komisia navrhuje, a možno následne, ak sa tento proces a tento prístup osvedčia, by som prehodnotila definíciu rozvojovej pomoci Európskej únie.